Le président du Conseil européen ne respecte pas le traité puisqu'il ne vient jamais rendre compte des conseils européens, en contradiction avec l'application des traités, en accord d'ailleurs avec la présidence du Parlement.

Nous pourrons ainsi avoir un débat politique avec les représentants des chefs d'État ou de gouvernement